Pane předsedající, já chci informovat Parlament a Komisi, že v České republice byl odvolán ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, a to z toho důvodu, že nedostatečně hájil zájmy spotřebitelů a preferoval zájmy mobilních operátorů. Například dostatečně netlačil na odbourání cen roamingu a prosadil zákon o elektronických komunikacích, který poškozoval spotřebitele, místo aby dostatečně právě spotřebitele chránil proti poskytovatelům mobilních služeb. Ministr je pryč, nicméně původní zákon, který je podle mého názoru v rozporu s evropským právem, s evropskou směrnicí, dále platí. Já jsem několikrát vyzýval Komisi písemně, aby se tímto zabývala a řešila situaci v České republice a tlačila na Parlament České republiky, na českou vládu, aby se změnila právní úprava, která bude chránit zájmy českých spotřebitelů stejně jako spotřebitelů v celé Evropě. Takže vyzývám zástupce Komise, aby se tímto problémem dále zabývali a řešili nesoulad českého práva.